smysl tohoto opatření, které má na náš rozpočet poměrně malý dopad. Já jsem člověk budoucnosti a chci se dívat do budoucnosti a pro mě je velmi důležité, abychom se opravdu do budoucnosti dívali. Pane Zanetti, poslouchejte mě pořádně, Vy teď máte jedinečnou možnost